Cei care am trăit în statele din est și am simțit bocancii URSS pe viețile noastre înțelegem poate mai mult decât alți colegi. De aceea, condamn noua lege pe care a dat o recent domnul Putin și sunt de acord și voi vota această rezoluție. Îngrădirea libertății presei nu ne ajută nici pe noi, nu vom ști niciodată adevărul pentru că și acolo sunt oameni, și acolo sunt cetățeni care poate doresc libertate, poate care doresc să circule liber și suportă consecințele acestei legi. De aceea, sigur voi vota legea și trebuie să avem grijă. Este vecinul nostru, al Uniunii Europene, dar trebuie să punem condițiile de respectare a regulilor democratice.